Zweitens in der Frage der Wichtigkeit der Integration der Roma und drittens in der europäischen Bedeutung der ungarischen Revolution.

Aber das war doch eine Revolution gegen den Machtanspruch, gegen den Monopolanspruch der Macht.